si en même temps nous demandons à la Jordanie, au Liban et à d'autres pays de les accueillir.

Deuxièmement, j'ai trouvé que le commissaire Barnier a dit des choses très intéressantes, à commencer par la relocalisation d'un certain nombre de personnes et les pays qui seraient disposés à les accueillir. J'ai noté très peu de noms de soi disant grands pays parmi ceux qui sont disposés à les accueillir. Il semble y avoir une grandeur européenne qui ne paraît plus tellement résider dans la taille des pays concernés. Je suis également reconnaissant au commissaire d'avoir parlé de non refoulement parce qu'il me semble que le non refoulement, qui est contesté également dans cette maison par certains, est une nécessité de l'instant.

Nous savons très bien que ce sont des partenaires de l'Europe. Nous savons très bien que ce sont des pays comme le Qatar, dont le rôle serait à examiner. Voulons nous que la Syrie éclate? Et que ferons nous des flux de réfugiés qui résulteraient d'un tel éclatement?